Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, la crise migratoire actuelle nous a appris une chose essentielle la liberté de circulation dans l'espace Schengen n'est viable que si les frontières extérieures sont efficacement contrôlées et protégées. Il y a une deuxième vérité qu'il faut rappeler aux partisans du contrôle et de la souveraineté nationale sur les frontières dans l'espace Schengen, une frontière extérieure n'est plus seulement une frontière nationale.

Celui qui atterrit à Calais ou qui vient par bateau à Calais ne vient pas seulement en France.

Et, selon moi, ce qui est une frontière commune, idéalement, devrait être géré en commun ou, à tout le moins, de manière conjointe. C'est ce qu'on nous propose aujourd'hui d'approuver et mon groupe et moi même l'approuverons. Si un État membre fait tout ce qui est nécessaire pour contrôler efficacement la frontière commune et qu'il y réussit, il pourra le faire sans l'intervention de quiconque.